În contextul actual de instabilitate financiară, rolul Băncii Centrale este practic unul fundamental.

Independența Băncii trebuie, însă, menținută, iar aceasta trebuie să devină, practic, așa cum ați spus, un creditor de ultimă instanță pentru țările din zona euro, acționând pentru a lupta împotriva speculației, a înrăutățirii situației de criză. Practic, prin asumarea rolului său de bancă centrală, aceasta ar contribui în mod semnificativ la creșterea încrederii în soliditatea arhitecturii zonei euro. Totodată, un rol consolidat pentru Banca Centrală Europeană trebuie completat de măsuri, aș spune, radicale, precum emiterea de obligațiuni comune ale zonei euro, armonizarea fiscalității statelor membre și întărirea Fondului european de stabilitate financiară. În acest sens, salut propunerea Comisiei din 23 noiembrie pentru emiterea de obligațiuni comune ale zonei euro. Statele membre, cred eu, trebuie să înțeleagă că această emitere este necesară pentru stabilitatea piețelor financiare și că fiecare are de câștigat dintr o soluție bazată pe solidaritate. Aceasta ar reduce, practic, costul total al datoriei și ar garanta lichiditatea pe piețele financiare europene. În final, mai doresc să spun un singur lucru, în care chiar cred moneda europeană nu poate să funcționeze fără uniune fiscală, care, practic, să o completeze pe cea monetară.